Ihnen auch noch nachträglich zum Geburtstag alles Gute!

Der Wert des SWIFT Abkommens liegt zum einen in der Terrorbekämpfung, und der Wert des Abkommens liegt auch im Ausgleich zum Datenschutz. Ich kann derzeit einfach nicht verstehen, wieso man auf dieser vertraglichen Grundlage nunmehr meint, wegen der NSA Ausspähung müsse da nun etwas ausgesetzt werden, solange das nicht bewiesen ist. Die Mehrheit des Parlaments hat dem Ganzen zugestimmt in der Überzeugung, dass es notwendig ist, die Finanzierung des Terrors auch entsprechend zu beobachten, und daran hat sich doch auch nichts geändert. Wir sind dabei auch immer davon ausgegangen, dass das SWIFT Abkommen erst aufgehoben werden soll, wenn wir sicherstellen, dass wir in der Lage sind, etwas Ähnliches zu tun.

Auch das stellt uns ja schon selber wieder in Frage, weil wir es nicht einmal abwarten können, wie unsere Ergebnisse dort sind. Wir haben festgestellt, dass wir zurzeit keinerlei Beweise haben, jedenfalls solange uns die Kommissarin nicht sagt, dass wir hier nicht rechtmäßig mit dem Vertrag umgegangen sind. Das SWIFT Unternehmen hat uns deutlich dargestellt, wie hoch seine Datenschutz oder Netzanforderungen sind, dass sie es überprüft haben und dass sie nichts feststellen konnten. Wir haben also keinerlei Hinweise darauf, nur das aus den Medien. Da meine ich das habe ich zumindest nur gelesen ist lediglich auf das Handbuch hingewiesen worden, das bei der NSA ist, um dort SWIFT entsprechend zu überwachen.

Wir haben aber zwei unterschiedliche Vorgänge einmal das Legale, nämlich das Abkommen, und das Illegale. Ich kann nicht verstehen, warum man auf einmal das Legale, das Zurückführen der USA auf einen vernünftigen Weg, abschaffen will und dann das illegale Abgreifen von Daten auf einmal zulässt. Letztlich können wir es meines Erachtens nur aufheben, wenn der Vertrag nicht richtig eingehalten wird, wenn NSA das entsprechend umgangen hat oder wenn wir ein eigenes System von TFTP haben, auch im Grunde für die